La gestion financière de l'Union européenne ne s'est toujours pas révélée satisfaisante.

Nous relevons aussi les dépenses effectuées en violation des règles, appelées pudiquement par la Cour erreurs, qui relèvent bien souvent de fraudes en bonne et due forme, notamment en matière de marchés publics.